Monsieur le Président, la situation en Somalie est terrible, tout le monde le constate. Portée par quatre députés de gauche, cette motion de résolution est, une fois de plus, un agrégat de vœux pieux visant à se donner bonne conscience. Les élus socialistes semblent découvrir aujourd'hui tous les méfaits de l'islamisme radical, car là est le problème. Alors que partout où ils sont au pouvoir en Europe, ils sont les grands défenseurs du multiculturalisme et sont très peu regardants sur les dégâts de l'islamisation de nos sociétés. Grands partisans de l'immigration de masse, ils devraient avant tout combattre l'infiltration massive des djihadistes en Europe, délibérément organisée par l'État islamique. Alors, vouloir pacifier la Somalie reste une illusion, vu l'état du pays, d'autant qu'on ne peut mettre sur un même plan l'action des États et celle des groupes islamistes meurtriers. Alors, que les moralisateurs socialistes balayent devant leur porte et cessent de se faire les complices de l'islamisation des nations d'Europe, comme ils l'ont fait ou continuent de le faire à Molenbeek, ou en Italie hier, ou en Espagne aujourd'hui.